Alors, nous nous réjouissons de l'esprit de cette résolution, qui considère internet comme un nouvel espace de démocratie et qui rappelle l'importance de garantir le respect des droits fondamentaux connexes et dépendants à la neutralité du net, que sont notamment la liberté d'expression, la protection des données privées ou le pluralisme des médias, de garantir le respect des valeurs que sont le partage et l'accès du savoir au plus grand nombre et de n'admettre aucune exception à l'application des procédures judiciaires garantissant le respect de ces droits. Nous souhaitons que cette résolution nous conduira vers la reconnaissance et l'inscription formelle du droit d'accès à internet comme droit fondamental dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et nous espérons, enfin, que cette résolution trouvera un écho au sein de la Commission et du Conseil pour un renforcement du cadre réglementaire européen et surtout de son application dans l'ensemble des États membres pour